Madame la Présidente, il était temps, et grand temps, que la Commission entende la voix de ceux qui, dans ce Parlement, réclament depuis tant d'années une véritable politique industrielle qui réponde aux besoins des citoyens et des territoires, plutôt que de considérer le marché comme seul guide. Nous prenons acte de ce changement d'appréciation dans les discours mais restons, toutefois, dans l'attente d'engagements concrets car, trop souvent, les bonnes intentions de la Commission s'arrêtent là où les intérêts des financiers commencent. Oui, il faut mettre en œuvre une politique de sauvegarde et de développement de l'emploi industriel sinon l'Union, à l'exception de l'Allemagne et de ses sous traitants, ne sera plus qu'un désert industriel.

Parmi les responsables de ce désastre, on trouve le coût de la finance et les politiques d'austérité. Les marchés financiers ne financent pas l'industrie, au contraire, ils la saignent dividendes, LBO, stock options frais financiers...

Résultat le niveau d'investissement de l'industrie européenne est ridiculement bas et les débouchés sont restreints, comme dans l'industrie automobile, où les ventes reculent de 15 Si l'on veut vraiment commencer à reconstruire une industrie européenne, il faut enfin reconnaître qu'une entreprise sert, avant tout, à produire des biens et des services utiles à nos peuples et non à engraisser des actionnaires.